hæstvirtur forseti mig langar til að byrja á því að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir góða og efnismikla ræðu í morgun og einnig fyrir góðar umræður í dag í kjölfar þeirrar ræðu við fengum gott yfirlit yfir það sem er verið að gera utanríkisráðuneytinu undir stjórn hæstvirtur ráðherra um breyttar áherslur og verkefni fram undan það er greinilegt að það eru ferskir vindar sem leika um utanríkisráðuneytið þessa dagana og ég er mjög ánægð með þá áherslubreytingu sem orðið hefur á þeim bæ

við erum að verða hluti af heimsþorpinu eða eins og hún nefndi í ræðu sinni að heimsmálin eru heimamál og heimaverkefni eru heimsverkefni hæstvirtur ráðherra nefndi einmitt dæmi sem mér finnst vera dálítið dæmigert fyrir þessa stöðu en það er einmitt verkefnið sem hæstvirtur heilbrigðisráðherra er að taka á núna varðandi lyfjaverð og hvernig við getum hagnast á því að vera í alþjóðlegu samstarfi hvað það varðar og íslendingar muni hagnast á því og búa þá við lægra lyfjaverð hér á landi heldur en við búum við í dag mig langaði aðeins til að nefna nokkur atriði sem hæstvirtur ráðherra kom inn á í ræðu sinni það eru þróunarsamvinnumálin það eru málefni norðursvæðanna og síðan störfin í þágu friðar og þar hefur verið lögð sérstök áhersla á að auka hlut og aðkomu kvenna það hefur verið minnt á það í umræðunni í dag að við höfum verið að styðja við lýðræðisþróun á má minna á verkefni sem við áttum aðild að í christina og fleira mætti auðvitað telja í þeim efnum ég er sérstaklega ánægð með hvernig áherslurnar í utanríkisráðuneytinu hafa breyst í þá veru að styðja við almenna borgara konur og börn á ófriðarsvæðum og tel ég það vera mjög mikilvæga stefnubreytingu ég nefndi áðan þróunarsamvinnuna og það kom fram í ræðu hæstvirts ráðherra í morgun að það er mikil vinna í gangi á vegum utanríkisráðuneytisins við að móta nýja rammalöggjöf varðandi alþjóðlegt samstarf eða starf íslands gagnvart þróunarríkjunum en í sumar hafa verið kallaðir til sérfræðingar til að vinna að þessu verki og einnig var nefnd aðild okkar að gatt og breytingum á skipulagi hvað þetta varðar ég átti þess kost í sumar gerði mér ferð til að kynna mér þróunarstarf sem við íslendingar eigum aðild að einmitt í malaví sem háttvirtur seinasti ræðumaður kom inn á í sinni ræðu og sá þar hvað við getum lagt mikið af mörkum fyrir tiltölulega lítið það er ekki einungis íslensk stjórnvöld heldur einnig félagasamtök sem hafa skipt sköpum hvað varðar menntun heilbrigðisþjónustu og aukinn sjálfstæði kvenna og mig langar aðeins af því að ég átti þess kost að fara niður til malaví og kynna mér þetta þá langar mig aðeins að bregða upp mynd af því sem ég upplifði þegar ég kom þangað og heimsótti framhaldsskóla sem við íslendinga höfum styrkt bæði sent þeim skólastofu það var búið að senda húsgögn inn í skólann

þetta var nokkur hundruð barna framhaldsskóli og þegar ég kom þarna ásamt fleiri íslendingum voru það félagasamtökin sem voru að gefa skólanum tölvu og það voru mikil hátíðahöld þegar við komum inn í skólastofuna þá var búið að skrifa lítið ljóð á lúna skólatöflu sem einhver nemandinn hafði skrifað þar sem þeir voru að þakka fyrir þróunarhjálpina frá íslandi og ljóðið í minni þýðingu var svona hver er vinur vinur er sá sem í raun reynist hann færir okkur brauð þegar hungur sverfur að hann gefur okkur tölvu því við eigum ekki ritvél hann gefur okkur rafmagn og ljós þegar við erum í myrkri hann gefur okkur bækur þegar okkur langar til að læra sannur vinur er vinur í raun þessi skóli hafði einmitt fengið rafmagn

þetta gerði þeim auka kleift að nota tölvunar sem kom frá íslandi

ætlaði að læra á til að geta nýtt í skólanum það var mikil hátíðahöld þegar þessi gjöf frá íslandi barst niður til þessa skóla í malaví og börnin sungu og dönsuðu og þökkuðu íslandi og íslendingum fyrir þetta framlag sem breytti svo miklu en kostaði okkur tiltölulega lítið mig langar til vegna umræðunnar áðan

sigurðar guðmundssonar og sigríðar snæbjörnsdóttur sem þarna voru að störfum fyrir okkur um mikilvægi þess að við séum ekki að senda peninga eingöngu heldur að styðja og mennta þær þjóðir sem við erum að styðja við þá vil ég taka undir það það er einmitt það sem við erum að gera við erum að sendafagfólk við erum að senda sérfræðinga til þess að styðja þessi þróunarríki sem við erum að styðja við til þess síðan að geta hjálpað sér sjálft það er mjög mikilvægt og það er líka mikilvægt að við fylgjum því fé eftir sem við sendum til þróunarlandanna þannig að það nýtist sem best ég vil líka nefna í þessu sambandi reynslu mína af því þegar ég kom inn í skólastofu í cape mcclear við malavívatn sem var þéttsetin konum og börnum þarna höfðu konurnar komið gangandi með börnin sín á bakinu eða í fanginu og önnur leiddu sér við hönd langa leið jafnvel tveggja tíma göngu til að koma í lestrarkennslu á vegum íslendinga á þessu svæði börnin lágu sofandi á gólfinu eða í fangi móður sinnar eða mæðra sinna og konurnar lásu upp úr lúnum bókunum sömuleiðis var verið að kenna þeim að reikna þannig að þær gætu farið sjálfar á markaðinn og væru ekki háðar eiginmönnum sínum þegar þær væru að kaupa inn þetta er geysilega mikilvægt fyrir sjálfstæði þeirra kvenna sem búa á þessum svæðum að fá þessa menntun þær áttu ekki orð yfir þakklæti til okkar yfir því að gefa þeim kost á því að læra læra að reikna læra að skrifa og læra að lesa þetta er mikið innlegg líka í jafnrétti kynjanna á þessum svæðum sem við erum að styðja við ég hefði aldrei getað ímyndað mér fyrr en ég sá það hvað þetta er þakklátt framlag og mikilvægt þarna vorum við líka með sjúkrahús sem við höfum reynt og heilsugæslustöð og þarna vorum við með okkar færasta fólk að störfum sem landlæknir á þeim tíma og ég tel að þetta sé eitt það mikilvægasta sem við getum lagt til þróunarmála er einmitt svona verkefni eins og við erum með þarna niðri í afríku varðandi áherslurnar á málefni kvenna og barna þá vil ég líka fagna því hvernig áherslubreytingin hefur orðið sérstaklega eftir íraksstríðið því auðvitað berum við þar ákveðna ábyrgð eftir að stjórnvöld lýstu yfir stuðningi við það stríð þó svo við höfum ekki verið spurð um þau mál þá ber okkur að hjálpa því fólki sem líður eftir það hörmungarástand sem ríkt hefur í írak við höfum verið að setja eða hæstvirts utanríkisráðherra hefur lagt á það áherslu að styðja við konur og börn í gegnum hin ýmsu samtök sem hafa verið að sinna því verkefni og þekkja vel til verka eins og barnahjálp sameinuðu þjóðanna og fleiri samtök það eru um fjórar milljónir íraka á vergangi í rauninni sem eru flóttamenn stór hluti þeirra eru á flótta innan írak og aðrir í nágrannaríkjunum eins og til dæmis í sýrlandi jórdaníu egyptalandi og líbanon það hafa verið sendir fjármunir til að styðja við menntun írakskra barna á þessum svæðum því það hefur verið farið við því að það sé að vaxa úr grasi kynslóð írakskra barna sem ekki fá neina menntun og eru afskipt og það er talið að það sé um hálf milljón íraka flóttabarna sem hafa ekki aðgang að skóla og við höfum einmitt stutt verkefni í þágu þessara barna sem ég eða vera mjög mikilvægt sama á við um stuðning við rauðakrossinn sem hefur verið að sinna bæði öldruðum fötluðum og munaðarlausum börnum í írak þetta eru mjög mikilvæg og góð verkefni sem ég tel að eigi að vera fyrirmynd þeirra verkefna sem við eigum að sinna áfram auðvitað getum við gert meira af þessu og ég heyrði á ræðu hæstvirts ráðherra í morgun að það er einmitt